impedire di votare e argomentare un dissenso su due punti assolutamente decisivi ai fini del lavoro positivo che si è svolto finora. Si tratta della questione della macrocondizionalità e della questione posta dalla commissione EMPL sul Fondo sociale europeo per cavilli burocratici e regolamentari e impedire l'espressione di un dissenso su questo